Nejen, že navrhuje navýšení programu Kreativní Evropa nebo navrhuje také zřízení jednoho kontaktního místa pro kulturu, pokud jde o finanční programy Evropské unie. My vnímáme, že je potřeba podpořit profesionály a umožnit jim snadnější dostupnost těchto programů, snadnější orientaci a využití. Já sama bych se chtěla podělit o velmi čerstvou zkušenost, protože jsem měla možnost nahlédnout do mezinárodního visegrádského projektu studentů čtyř měst, města Krakov, Olomouc, Bratislava a Pécs.